Gazetele de ieri din diverse locuri anunțau că moneda națională din Belarus a scăzut cu 40 în ultimul timp din cauza crizei. Gazetele uitau să spună că e vorba de o economie planificată și că, la fel ca orice economie planificată, e destinată eșecului. Cu atât mai puțin se vorbea în aceste gazete despre faptul că economia planificată e dublată, ca în orice regim totalitar, de o represiune politică, arestarea lui Ales Beliațki nefiind decât ultimul eveniment dintr o serie de încălcări ale drepturilor omului pe care Parlamentul nostru le a condamnat în mod constant.